Ich freue mich, dass es gelungen ist, mit dem Bericht von Roberta Angelilli gemeinsam eine nachhaltige, wirkungsvolle Richtlinie auf den Weg zu bringen, und ich möchte mich bei ihr dafür bedanken. Die Richtlinie stellt einen bedeutenden Schritt im Kampf gegen Kindesmissbrauch dar. Jedoch dürfen wir eines nicht aus den Augen verlieren Nach wie vor spielt sich der allergrößte Teil der Verbrechen im engsten sozialen Umfeld der Kinder ab. Die Täter finden sich in den Familien, Schulen und Bekanntenkreisen wieder. Hier stehen wir noch am Anfang unserer Aufklärungsarbeit. Deswegen müssen unsere Kinder stark gemacht werden. Stark genug, um den Mut zu haben, sich im Ernstfall einer nahestehenden Person anzuvertrauen, aber auch stark genug, um im Umgang mit dem Internet Gefahren wie Grooming zu erkennen. Wir müssen daher gemeinsam sicherstellen, dass Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Medien in der Ausbildung unserer Kinder eine größere Rolle spielt. Dabei ist die Aufklärung von größter Bedeutung, da viele Lehrer und Eltern gar nicht wissen, was mit den Computern bzw.

Es ist deswegen zu begrüßen, dass der vorliegende Bericht auch großen Wert auf Prävention legt, da die Behörden, aber auch Schulen und Familien alles unternehmen müssen, um dergestalt abscheuliche Verbrechen gar nicht erst zustande kommen zu lassen. Aufgrund dessen sind auch bessere Verhandlungsstrategien der EU mit Drittstaaten, wie beispielsweise den USA und Russland, vonnöten. Außerhalb der EU gespeicherte Seiten können nur dann effektiv und schnell gelöscht werden, wenn wir auch mit diesen Ländern bei der Fahndung nach den Tätern eng zusammenarbeiten und gemeinsam ein klares Signal zur Ächtung des sexuellen Missbrauchs an Kindern setzen. War der Täter dann erst einmal gefasst, war bislang der Gesetzgeber oftmals leider überraschend nachsichtig und hat das Gros der Strafen nur auf Bewährung ausgesetzt. Hier soll zukünftig die Schwere der Straftat stärker berücksichtigt werden. Insgesamt ist jedoch wichtig, dass die öffentliche Debatte weitergeführt wird, da das Thema die unterschiedlichsten Dimensionen hat. Prävention, Opferschutz, technische Entwicklung sowie der Grundsatz Löschen vor Sperren, Rechtsprechung, Aufklärung und intensive wissenschaftliche Dokumentation des Sachverhalts müssen auch nach der Abstimmung am morgigen Tag weiter vorangetrieben werden. Es ist so, dass wir keineswegs die Hände in den Schoß legen dürfen. Vielmehr müssen wir den Handlungsauftrag aller annehmen jeder von uns und für Prävention und Aufklärung sorgen.